Es gibt keine nationale oder ethnische Disposition für Rechtsextremismus. Zweitens Rechtsextremismus hängt vor allem von der politischen und ökonomischen Situation ab. Gerade in Griechenland liegt dieser ursächliche Zusammenhang auf der Hand. Die Goldene Morgenröte ist im Zuge der Krise entstanden, sie ist die Folge fehlerhafter politischer Governance im Inland und falscher Reaktionen der Gemeinschaft auf diese Krise. Die drakonischen durch ideologische Vorgaben eines neoliberalen Sanierungskurses bestimmten Sparmaßnahmen haben vielen Menschen jeden Glauben an die Zukunft genommen. Sie wurden in die Rolle von Opfern gedrängt, die begierig nach einfachen Erklärungen und Sündenböcken suchen. Dort, wo das Vertrauen in soziale Gerechtigkeit nicht mehr erfüllt wird, haben politische Verführer ein leichtes Spiel. Das sollten all jene bedenken, die sich allzu leichtfertig unreflektierter Austeritätspolitik verschreiben.